Banca trebuie să se asigure că își îndeplinește obiectivul de a genera locuri de muncă pentru cel puțin o jumătate de milion de europeni în 2014, prin împrumuturi pentru proiecte de infrastructură, pentru eficiența resurselor, precum și pentru IMM uri. Consider că este necesară realizarea unei evaluări cuprinzătoare, care să ofere cifre viabile cu privire la locurile de muncă pe termen lung, create cu ajutorul împrumuturilor acordate de BEI și la impactul acestor împrumuturi asupra economiei. Cred că Banca Europeană de Investiții poate avea un rol hotărâtor în optimizarea investițiilor și poate constitui, în același timp, un catalizator în intensificarea cooperării dintre Comisie și statele membre în domenii extrem de importante, precum politica de coeziune. Cuplarea instrumentelor de partajare a riscurilor între Comisie și BEI, alături de crearea de sinergii între activitățile băncii și ale Fondului european de investiții, vor facilita implementarea obiectivelor Europa 2020 și vor sprijini Pactul de stabilitate și de creștere. Multe state membre se confruntă cu rate mici de absorbție a fondurilor structurale. Banca trebuie să și intensifice eforturile pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a absorbi resursele Uniunii, inclusiv fondurile structurale. Statele membre pot folosi o parte a alocărilor din fondurile structurale atât pentru a partaja riscul, cât și pentru a oferi garanții pentru împrumuturile contractate de la BEI. Constrângerile în materie de finanțare, care afectează întreprinderile și sectorul public, continuă să influențeze negativ ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Programul băncii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, cu un volum de creditare de 6 miliarde de euro, este de cea mai mare importanță pentru abordarea acestor probleme. Banca trebuie să și lărgească domeniul de acțiune și să folosească instrumente suplimentare pentru a furniza stimulente viabile pentru generarea de locuri de muncă pentru tineri, în special în statele membre cunoscute pentru ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor. Principalele probleme din mai multe state sunt lipsa de fonduri și costurile de finanțare mai mari, în special pentru IMM uri. De aceea, eforturile băncii trebuie să fie redirecționate către promovarea finanțării pentru IMM uri, antreprenoriat, exporturi și inovare, care sunt vitale pentru redresarea economică. Trebuie sprijinită inițiativa comună a Comisiei și a băncii de finanțare a IMM urilor din cadrul noului cadru financiar, prin care se combină fondurile disponibile din programele COSME și Orizont 2020, fiind dedicate resurse în valoare de până la 8,5 miliarde de euro fondurilor structurale și de investiții europene cu scopul de a genera împrumuturi suplimentare pentru IMM uri. Cer statelor membre să participe activ, contribuind la instrumentele comune cu ajutorul creditelor primite prin fonduri, pentru a sprijini creșterea numărului de credite acordate IMM urilor de pe teritoriul lor, sporind astfel efectele de levier la nivel global. Accentuez responsabilitatea băncii de a crește nivelul de transparență în ceea ce privește selecția intermediarilor financiari și a partenerilor pentru proiectele cofinanțate, precum și în ceea ce privește beneficiarii finali.

Concomitent, însă, banca, împreună cu Fondul european de investiții, trebuie să aibă în vedere, în anumite cazuri, creșterea angajamentelor în activități cu un grad mai ridicat de risc. Nu în ultimul rând, susțin necesitatea unei supravegheri prudențiale a băncii de către Banca Centrală Europeană, în contextul viitoarei uniuni bancare.